Wenn wir es mit dem Thema Radikalisierung zu tun haben, so müssen wir die vielfältigen Faktoren, die zur Radikalisierung beitragen, in einer gesamten Sicht nehmen. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass man die sogenannten soften Faktoren genauso berücksichtigen muss wie harte Maßnahmen. Unter die sogenannten soften Faktoren fallen für mich wesentliche Dinge wie interreligiöser Dialog, interkultureller Dialog. Ich sage es auch zu uns ganz offen Muslime einladen, damit sie nicht ausgegrenzt sind, damit junge Menschen, die muslimisch sind, sich hier heimisch fühlen und integriert werden.

die Salafisten Szenen, die junge Menschen in ihren Bann ziehen und indoktrinieren und einer regelrechten Gehirnwäsche unterziehen, sodass sie keinerlei Empathie mehr empfinden, keinerlei Gespür mehr dafür haben, was ihre Umwelt ist Wir müssen junge Menschen davor schützen, dass sie in den Bann von solchen Gefährdern und Extremisten gezogen werden. Dazu brauchen wir auch übrigens mehr Forschung. Es gibt viel zu wenig Forschung auf dem Gebiet, wie junge Menschen überhaupt in den Bann solcher Gefährder kommen können. Es ist auf jeden Fall nicht allein Armut der Grund, sondern es waren darunter Ingenieure, es waren darunter Menschen, die aus bester Gesellschaft kommen und trotzdem zu Gefährdern und Terroristen wurden und nach Syrien gingen. Um diese Faktoren müssen wir uns kümmern, auch wenn wir Radikalisierung vermeiden wollen.